Señora presidenta, armonizar el tipo mínimo del impuesto de sociedades y el IVA, más arrojo señalando y combatiendo los paraísos fiscales y aplicar ya el protocolo de la OCDE para evitar la deslocalización de los beneficios a la hora de tributar —conocida como BEPS— son las recetas que los expertos defienden para mejorar la fiscalidad de la Unión.

Todos perdemos capacidad para financiar políticas públicas, y esos recortes afectan demasiadas veces a nuestro modelo social. Los federalistas europeos deseamos además un ministerio europeo de Hacienda y un Tesoro europeo. Hay modelos que regulan muy razonablemente la relación entre las haciendas centrales y las haciendas autónomas vinculadas, como el que utilizamos en el País Vasco y Navarra con los sistemas del concierto y el convenio. Estos sistemas, además de determinar aportaciones en función de las competencias que cada uno ejerce, favorecen la responsabilidad, son una herramienta antidéficit, previenen la corrupción y son un estímulo para crear políticas de fomento de la economía real, como ha reconocido en varias ocasiones esta Cámara.